Kiedy sześć lat temu powstawał Sudan Południowy, patrzyliśmy z nadzieją, że społeczności chrześcijańskie żyjące na południu będą mogły uwolnić się spod kontroli upadłego państwa, jakim był Sudan w całości. Jednakże, Wysoka Izbo, w nowo powstałych państwach wojny domowe się zdarzają. Są one przewidywalne, można było to przewidzieć.

Wzięliśmy za małą odpowiedzialność za to państwo, które w swoim otoczeniu geopolitycznym potrzebowało naszej pomocy, i dzisiaj te uwagi, które poczynili na tej sali moi koledzy Charles Tannock, Javier Nart są bardzo trafne. Sudan potrzebuje większej solidarności ze strony Zachodu, bo świat w ogóle potrzebuje nie nowej eurocywilizacji, ale odpowiedzialności ze strony Europy i wartości cywilizacji europejskiej.